Je vais donc intervenir au regard des amendements du Parlement et au regard des amendements que le Parlement s'apprête à voter. Je vais tout de même saisir cette opportunité pour vous faire part de quelques réactions préliminaires et pour rappeler également les préoccupations du Conseil dans le cadre de cette procédure budget 2011. Je tiens tout d'abord à souligner que cette procédure budgétaire se déroule dans un contexte de sortie de crise économique et, même si le budget européen peut et doit aider à sortir de la crise, il ne faut évidemment pas perdre de vue les contraintes budgétaires importantes qui pèsent sur nos budgets nationaux. Cela plaide donc évidemment pour une grande maîtrise des dépenses. Et c'est dans ce contexte que le Conseil attache la plus grande importance non seulement au respect des plafonds des différentes rubriques du cadre financier pluriannuel mais surtout au maintien de marges suffisantes pour pouvoir faire face à des situations imprévues.

Par contre, nous sommes évidemment beaucoup plus préoccupés par le fait que les amendements du Parlement européen réduiraient considérablement certaines marges. De même, le Conseil regrette bien entendu les augmentations du niveau des crédits de paiement que le Parlement a l'intention de voter et, à plus forte raison, quand ce niveau de crédits dépasse le projet de budget de la Commission. Le niveau des crédits de paiement doit être suffisant mais sans être surestimé et compte tenu évidemment de l'exécution passée et des besoins réels pour 2011. Il faut éviter à tout prix de donner un mauvais signal dans le cadre du redressement des finances publiques des États membres.

2010. Maintenant je voudrais peut être d'une manière plus spécifique attirer votre attention sur certains points plus précis. Le Conseil a bien pris note de l'intention du Parlement européen de rester sous les plafonds des différentes rubriques du cadre financier pluriannuel, mais il ne peut souscrire à ce que l'approche suivie en matière de crédits d'engagement soit faite au détriment de programmes importants, notamment au sein de la rubrique 1a, qui concerne la compétitivité pour la croissance et l'emploi, et au détriment également de matières relevant de la rubrique 4 qui couvre l'Union européenne en sa qualité d'acteur mondial. À cet égard, laissez moi vous faire part de mon étonnement en ce qui concerne la réduction, proposée par le Parlement européen, des crédits pour la politique étrangère et de sécurité commune au moment où tous les efforts sont concentrés sur une mise en place rapide du service européen pour l'action extérieure. De même, le Conseil s'étonne de constater la réduction des crédits au bénéfice du projet ITER en 2011, alors que l'on s'attelle par ailleurs à dégager des moyens pour faire face aux difficultés financières de ce projet en 2010, en 2012 et en 2013. Le Conseil a, toutefois, pris bonne note des priorités du Parlement européen en termes de jeunesse, d'éducation, de mobilité, et n'exclut pas de traiter ces priorités dans le cadre d'un accord global. Des propositions seront faites dans les discussions à venir. S'agissant des crédits de paiement, je voudrais vous faire part de l'inquiétude du Conseil sur les réelles capacités d'absorption sous les rubriques 1b, en ce qui concerne la cohésion pour la croissance et la compétitivité.

Je voudrais en effet souligner que le Conseil a accepté une augmentation de 14 des crédits de paiement, et ce après un examen soigneux des propositions de la Commission et en tenant compte de ce qui est la meilleure base, c'est à dire les taux d'exécution des crédits pour 2010. Je voudrais soulever un dernier point concernant l'intention du Parlement européen de créer huit nouvelles lignes budgétaires sans dotation de crédits concernant, d'une part, les dépenses liées à la mise en œuvre du traité de Lisbonne et, d'autre part, les recettes liées aux ressources propres. Je crois en fait que le budget 2011 n'est pas le lieu le plus approprié pour traduire déjà dans le dispositif budgétaire les conclusions de débats importants et les décisions difficiles que nous devrons prendre pour le financement futur de l'Union européenne lors de la négociation du prochain cadre financier pluriannuel. C'est un débat long et complexe qui ne peut pas trouver sa solution dans les prochaines semaines dans le cadre relativement restreint de la procédure budgétaire pour 2011. Mais je note cependant, de manière assez compréhensible et somme toute classique, vu les nouveaux pouvoirs du Parlement, que divers autres dossiers sont joints à la discussion politique sur le budget 2011. Certains sont directement liés au contexte du budget pour cette année ou pour les années suivantes, d'ici la fin du cadre pluriannuel

Il va incessamment discuter d'une proposition de la Présidence sur le point délicat de la flexibilité, dossier que je considère comme nécessaire. Sur d'autres éléments, comme celui consistant à saisir l'occasion de cette adaptation pour accroître sensiblement les moyens budgétaires du cadre pluriannuel pour tenir compte des nouvelles attributions découlant du traité, le réalisme me conduit à vous dire que ce ne sera pas possible

La sortie de crise et les politiques budgétaires nationales, largement influencées et encadrées par l'Union européenne, ne le permettent pas. D'autres éléments, et on le sait, seront aussi présents lors de cette négociation.

Mais on peut évidemment attendre du Conseil, sur certaines de ces problématiques, qu'il prenne déjà un certain nombre d'initiatives ou qu'en tout cas, il puisse déjà formuler des commentaires. Je voudrais conclure simplement en soulignant l'importance d'arriver à un accord sur le budget 2011 dans les prochaines semaines. Pour cela, la Présidence continuera à contribuer activement à l'excellent climat de coopération qui prévaut jusqu'à présent, et je crois qu'il serait particulièrement dommageable pour l'image de l'Union, auprès des citoyens européens, de ne pas être capables d'aboutir à un accord sur ce premier budget voté sous l'ère du nouveau traité de Lisbonne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vous remercie pour votre attention.